Subsidiarität heißt, dass wir als Europäer Polen die Nutzung dieser neuen Energieform nicht verbieten dürfen.

Die nationalen und regionalen Moratorien sind in dem Bericht auch ausdrücklich erwähnt und werden gewürdigt. Es heißt auch und da ist der Bericht Sonik klar dass wir keine gemeinsamen europäischen Mittel für diese Technik einsetzen. Ich erlebe in meiner Region sehr großen Widerstand, und zwar nicht nur bei Linken oder Grünen, sondern alle Gemeinderäte und der Kreistag haben mit großer Mehrheit inklusive der CDU gesagt Wir wollen diese Technologie bei uns nicht.

Wir sollten insbesondere in Trinkwassergewinnungsgebieten diese Technik nicht anwenden.